Madame la Présidente, chers collègues, dans les zones de conflit, le recours aux violences contre les femmes s'inscrit dans le cadre d'une tactique délibérée. Le viol est une pratique massive, systématique et planifiée.

Et, bien sûr, nous devons condamner ces violences. Mais au delà de la condamnation, les déclarations ne suffisent pas, sinon on en reste à l'incantation. Il nous faut trouver des pistes d'action. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous propose de réfléchir à trois directions d'action. Première direction je crois que nous devons être convaincus que dans toutes les situations de conflit où elle intervient, l'Union européenne doit favoriser les organisations locales de femmes. Le respect des principes élémentaires de liberté et de justice se renforcera s'il sait s'appuyer sur les femmes.

Deuxième piste quand nous participons, nous Européens, à l'aide en faveur de pays en reconstruction, je crois que nous devons réfléchir à exiger des gouvernants et des autorités locales en place que nous aidons des quotas pour les femmes dans les circuits de décision. Je pense par exemple à l'Autorité palestinienne, que nous aidons, que nous finançons quasi à

Enfin, troisième piste de réflexion partout où nous intervenons, avec des moyens civils, des moyens de police ou des moyens militaires, je crois que nous devons nous engager à donner aux femmes une place significative et adaptée aux situations dans nos propres troupes et nos propres délégations opérationnelles.